Monsieur le Président, Madame la Commissaire, de nombreux pays ont déjà passé des contrats commerciaux de pré achat de vaccins anti COVID, afin d'être réactifs lors de la mise sur le marché de vaccins sûrs et efficaces. L'Union européenne a fait de même et a précommandé, avec de l'argent public déjà versé, 300 millions de doses auprès de sept grands laboratoires. Les négociations font l'objet de présomptions de manque de clarté quant aux négociateurs, aux termes des contrats, à l'objet du contrat ou à des effets collatéraux éventuels. Les négociateurs ils sont sept, tous ne sont pas connus, et un au moins avait des liens de haut niveau avec l'industrie pharmaceutique. Connaître un cœur de métier est une chose. Avoir des conflits d'intérêts en est une autre. Les termes des contrats.

Je vous rappellerai seulement que vous êtes notre mandataire, à nous contribuables européens. Elles se font donc de façon accélérée et aux conditions de l'industrie pharmaceutique. Il y a des conditions de compensation en cas de pertes financières et, surtout, une exemption de toute responsabilité des laboratoires en cas d'effets secondaires des vaccins. Et la Commission elle même se refuse à toute responsabilité sanitaire, au risque de bloquer l'acceptation maximale. L'objet du contrat est lui même entaché d'opacité. Malgré les annonces récentes de vaccin disponible, nul ne sait ni quand, ni comment, ni où les campagnes de vaccination pourront se faire. Enfin, les effets collatéraux. Par définition, ils sont aujourd'hui imprévisibles. Déjà, tout le domaine de la pharmacie et grâce à de l'argent public, rappelons le encore une fois fait l'objet de spéculations boursières jamais vues. Mais surtout, le juste et nécessaire respect de la propriété intellectuelle sur les brevets ne devrait pas déboucher sur des prix inabordables et empêcher les pays pauvres d'avoir accès au vaccin. Cela prolongerait l'épidémie.